það er gríðarlega mikilvægt að hér verði tekið á þeim málum sem fram undan eru í

og ég hefði haldið að betri bragur hefði verið á því að þingflokksformenn mundu funda með forseta áður en ákveðið var að kalla til atkvæðagreiðslu um kvöldfund þetta eru stór mál og ef einhver þeirra verða til umræðu er mjög mikilvægt að við höldum fókus okkar þegar fólk er dauðþreytt er ansi hætt við því að þau mál sem rætt er um á löggjafarfundinum séu ekki almennilega unnin þess vegna segi ég nei við því að hafa kvöldfund ég veit að fólk er búið að vera hérna á næturnar og kvöldin ég svaf til dæmis í þrjá tíma í nótt þannig að ég held að það væri